Il consumatore deve sapere e noi siamo qui per difendere i nostri cittadini e i nostri lavoratori. Se qualcuno e mi riferisco agli amici della signora Merkel ha interesse a difendere coloro che producono in Cina, vada a farsi eleggere in Cina, vada a fare il parlamentare cinese e non il parlamentare europeo, perché dovrebbe difendere i diritti dei lavoratori, dei produttori e dei consumatori europei. Do quindi appuntamento alle urne il 25 maggio, perché noi pensiamo a un'altra Europa, fondata sul lavoro, sul rispetto, sulla salute, sul rispetto dei lavoratori e dei consumatori e non del profitto. Spero che in questo Parlamento ci sia qualche lobbista in meno, qualche tifoso dell'euro in meno l'euro è una moneta sbagliata e criminale che verrà seppellita dal voto degli europei e qualcuno che si interessa di più ai diritti e alla sicurezza dei nostri bambini piuttosto che all'arricchimento di qualche multinazionale che produce altrove e viene a vendere le sue schifezze dalle nostre parti.